herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarp á þingskjali sjö hundruð fjörutíu og eitt sem er fjögur hundruð tuttugustu og fjórða mál en um er að ræða frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um

að markmiðum fiskveiðistjórnarlaganna um að tryggja trausta atvinnu og byggð í landinu verði betur náð hins vegar er þar gert ráð fyrir að lögfest verði ákvæði um heimild til að flytja byggðakvóta á milli fiskveiðiára sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið telur nauðsynlegt að hafa heimild til að geta flutt úthlutun byggðakvóta á milli fiskveiðiára þar sem framkvæmd úthlutunarinnar getur verið mjög umfangsmikil margar stjórnsýslukærur og ýmis önnur mál sem berast ráðuneytinu og fjölmörg önnur verkefni sem sjávarútvegs og landbúaðarráuentyioð þarf að framkvæma vegna úthlutunarinnar þá er með síðastgreindu ákvæði meðal annars stefnt að því að bregðast við áliti umboðsmanns alþingis frá fjórtándu desember tvö þúsund og níu í máli

hluta aflaheimilda í viðkomandi sveitarfélagi eða byggðarlagi að minnsta kosti fimmtung eða meira og ætla má að framsal eða ráðstöfun þeirra út fyrir svæðið hafi veruleg neikvæð áhrif í atvinnu og byggðalegu tilliti geti sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra bundið meðferð aflaheimilda ákveðnum skilyrðum eða ákveðið að óheimilt sé að framselja eða ráðstafa með öðrum hætti aflaheimildum úr einstökum sveitarfélögum eða byggðarlögum sem tilheyra gjaldþrota einstaklingum og fyrirtækjum eða einstaklingum og fyrirtækjum sem hafa fengið heimild til greiðslustöðvunar einnig er þar kveðið á um tiltekna tilkynningarskyldu af hálfu fyrirsvarsmanna þrotabúa og aðila sem hafa fengið heimild til greiðslustöðvunar og einnig eigenda og útgerðaraðila fiskiskipa

hefur undanfarna mánuði fylgst með fjárhagsstöðu fyrirtækja í sjávarútvegi og hefur í því skyni verið rætt við yfirmenn í bönkum og öðrum fjármálafyrirtækjum til þess að upplýsa stöðuna meðal þess sem rætt hefur verið

fyrirtækja ljóst er að það getur haft ófyrirsjáanleg áhrif á stöðu vissra byggðarlaga að mínu mati hefur komið fram

sem alfarið eða að stærstum hluta byggja á sjávarútvegi séu að missa frá sér aflaheimildir vegna gjaldþrota útgerða í þeim mæli að til vandræða horfi og að það samrýmist ekki fyrstu grein laga númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða með síðari breytingum með bréfi dagsettu átjánda nóvember tvö þúsund og níu skipaði ég vinnuhóp sem skipaður er fulltrúum sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytis efnahags og viðskiptaráðuneytis fjármálaráðuneytis og forsætisráðuneytis til að fjalla um framangreind málefni vinnuhópurinn er enn að störfum og mun skoða þessi mál áfram sjávarútvegs

um að ræða lögbundnar umsagnir viðkomandi stjórnvalda heldur frjálsa álitsumleitan sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytisins og síðan er auðvitað ekkert sem kemur í veg fyrir að hagsmunaaðili komi fram

finna kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins um frumvarpið og læt ég nægja að vísa þangað ég vil að öðru leyti vísa til greinargerðar þeirrar sem fylgir frumvarpinu að markmið laganna sé meðal annars að tryggja trausta atvinnu og byggð í landinu að mínu viti er útilokað með öllu að samfélagið í heild sinni sætti sig við miklar kvótatilfærslur í kjölfar bankahrunsins og í sumum tilvikum vegna hreinna óskyldra fjármálalegra meðferða kvótatilfærslur sem sagan segir að geti svipt heilu

til að grípa þarna inn í og mun ekki standa á mér að beita þessum heimildum til hins ýtrasta því heiti ég hér í þessu

ég óska eftir að að lokinni umræðu hér verði því vísað til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar